gefochten haben. Es ist unglaublich, was seither passiert ist. Es ist unglaublich, wie viel in Korea in Sachen Demokratie, Selbstbestimmung, Freiheit, aber auch in Sachen Ökonomie und inzwischen zunehmend auch im ökologischen Bereich erreicht wurde. Das heißt, Korea ist ein gutes Vorbild für viele andere asiatische Länder und auch ein Land, bei dem ich sehr begrüße, dass wir mit ihm immer enger zusammenarbeiten und daran arbeiten, Zollschranken abzubauen und den Handel fairer zu gestalten. Dass wir dennoch dieses Abkommen heute ablehnen, hat eine Reihe konkreter Gründe, von denen mein Kollege Jadot schon einige genannt hat.